Ja, spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. V Slovenski demokratski stranki smo vložili povečanje podprograma Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev v višini, petih milijonov evrov. Starejši sodijo med najbolj ranljivo skupino v družbi. Skrb za varno in dostojanstveno starost mora biti prioriteta države, ne nazadnje to narekuje tudi Ustava Republike Slovenije. Dvig oskrbnine v domovih za starejše predstavlja velik problem tako za starostnike kot njihove svojce, ki so že do sedaj z velikimi težavami plačevali oskrbo. Za marsikaterega starostnika dvig oskrbnine pomeni negotovost za nadaljnje bivanje v domovih za starejše. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da bivanje v domovih za starejše predstavlja celostno oskrbo, ki poleg varnosti, nege prinaša še tako pomembno vključenost starejših v družbo in njihovo kakovostnejšo starost. S tem, povečanjem podprograma v višini petih milijonov evrov pričakujemo, da se bojo stroški bivanja znižali, ne nazadnje pa, da se bo tudi, povečala, bi rekel, kvaliteta te nege. Jaz sem prepričan, da v okviru poslanske skupine smo tudi, relativno korektno zmanjšali dva podprograma, in sicer, zmanjšanje podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v višini dveh milijonov evrov in pa, zmanjšanje podprograma Migracije, mednarodno zaščito in integracij za tri milijone evrov. Jaz pričakujem od poslank in poslank, tudi koalicije, da bodo naš amandma v zvezi s povečanjem podprograma, dejavnosti na področju dela, družine, sociale v višini petih milijonov evrov, ki naj bi, skrbel za domove za starejše, zmanjšanje oskrbnine in pa zvišanje, kvalitetnejših storitev, tudi podprli. Hvala.